Domnule președinte, avem două regulamente unul din 2006, unul din 2007 care reglementează procedurile mai scurte, speciale pentru cererile cu valoare mică și cele privind procedura europeană de somație. Toate acestea sunt pentru a ajuta oamenii, pentru a ajuta oamenii de afaceri, micile întreprinderi și cele mijlocii ca toată procedura judiciară să meargă mai repede. Trăim și lucrăm în diverse țări din Uniunea Europeană și, ca atare, procedurile judiciare trebuie să fie adoptate.

mai departe, mijloacele electronice de comunicare, de notificare trebuie să fie folosite de instanțele de judecată de asemenea, judecătorii să folosească în anumite cazuri, atunci când e posibil, teleconferințele administrarea probelor, la fel, să poată fi făcută de la distanță și prin teleconferință